Vous deviez nous consulter, vous ne l'avez pas fait. Nous l'avons dit à l'époque.

Nous avions accepté de laisser tomber la codécision sur ce tableau de bord par confiance. Vous avez trahi cette confiance à deux reprises.

Par exemple, sur la productivité, la seule chose qui les intéresse, c'est la productivité du travail. Ils oublient la productivité de l'énergie.

Et, comme par hasard, ils oublient la productivité du capital. Et, comme par hasard, les inégalités, c'est quelque chose, en Europe, qu'il ne faut pas regarder.